Keď sa už zdá, že sme v Európskej únii dosiahli pokrok aspoň v tom, že vieme, čo sú to základné ľudské práva, príde z jedného z členských štátov signál, že to vlastne vôbec nie je pravda. Úvahy o tom, že treba zákonom zakázať napríklad propagáciu iných než heterosexuálnych vzťahov, nám prídu neuveriteľne spiatočnícke a totálne ignorujúce to, čo sme za posledné roky v oblasti ľudských práv tu spoločne v Európskom parlamente aj v spolupráci s vami, s Komisiou, dosiahli. Ochrana duševného zdravia detí je iba nedôstojnou zámienkou agendy zakomplexovaných politikov.

Chceme ich chrániť najmä proti násiliu, proti chudobe, chceme im zabezpečiť podmienky pre vzdelanie, bezpečnosť a osobný rozvoj. Všetci však alebo väčšina z nás z vlastných skúseností vie, že deťom nevadia prejavy náklonnosti a lásky a ani propagácia iných ako heterosexuálnych vzťahov. Preto som presvedčená, že dnes už nie je namieste, aby sme s podporovateľmi takýchto názorov diskutovali, pani komisárka, a snažili sa im stále niečo vysvetľovať.

Treba jednoznačne povedať, že homofóbne legislatívne snahy sú v jednoznačnom rozpore so základnými princípmi Európskej únie, sú úplne jasne v rozpore so zmluvami, s Chartou základných ľudských práv a s Európskym dohovorom o ľudských právach. Nerešpektujú slobodu prejavu a informácií a slobodu zhromažďovania, ako aj zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Chcela by som sa tiež opýtať, pani komisárka, či v prípade schválenia takého zákona začne Komisia voči Litve konanie o porušení?